Soit on accepte un accord qui défavorise les entreprises européennes, soit on suspend l'accord et on risque de perdre les bénéfices acquis depuis 2008. Permettez moi alors de faire un parallèle avec les licences des pilotes privés et professionnels texte qui sera discuté avant l'été car les pilotes, dont je fais partie, se retrouvent face à un dilemme.

Je souhaite attirer votre attention sur ce projet qui n'a pas de fondement sécuritaire. Il y a 31 fois moins d'accidents chez les détenteurs de licence américaine.